Samozřejmě, že je vnímám za zásadní a důležité, ale antisemitismus vzhledem na historii tohoto kontinentu, na to, co se odehrávalo ve

Z těch čísel to jasně vyplývá, že to je mega problém, že to souvisí prostě s naší politikou vůči migraci.